Arestările arbitrare, răpirile, dispariția de persoane, încălcarea flagrantă a drepturilor celor arestați, tratamentul inuman și degradant, terorizarea cetățenilor, amenințarea cu arma sunt acte regretabile care pun în pericol viitorul european al acestei țări. Campania lansată împotriva reprezentanților mass media și a partidelor de opoziție, arestarea și expulzarea jurnaliștilor sunt acte grave și regretabile. Condamn această campanie de hărțuire, încălcările grave ale drepturilor omului și acțiunile ilegale întreprinse de guvernul Republicii Moldova.

Sper că banii nu au fost utilizați la instruirea poliției pentru a utiliza violența împotriva populației. Cer Comisiei să prezinte Parlamentului European un raport privind utilizarea tuturor fondurilor europene în Republica Moldova. România are și va continua să aibă o politică proactivă pentru sprijinirea integrării Republicii Moldova în structurile europene. Acest lucru se datorează nu doar legăturilor istorice pe care le avem cu cetățenii acestui stat, ci mai cu seamă datorită convingerii ferme că destinul Republicii Moldova este unul european, acela al unui stat modern și democratic, bazat pe respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Acuzațiile aduse statului român de către autoritățile moldovenești sunt aberante, iar măsura introducerii vizelor pentru cetățenii români este o acțiune nejustificată și inacceptabilă. Conducătorul unui stat se schimbă, cetățenii rămân. Consider că este în interesul Uniunii Europene ca Republica Moldova să și îndeplinească parcursul european în conformitate cu aspirațiile cetățenilor săi de a trăi într un stat democratic stabil și sigur. În acest context, parteneriatul estic este un instrument eficient și o oportunitate pentru aspirațiile europene ale cetățenilor din Republica Moldova.